Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ein Tag hat 24 Stunden, und das bedeutet, dass wir mit der Sommerzeit keine Stunde dazugewinnen. Argumente, wonach die Zeitumstellung uns die Möglichkeit gibt, abends länger draußen Freizeitaktivitäten nachzugehen, oder dass mehr Leute nach der Arbeit einkaufen gehen und deshalb der Konsum angeschoben wird, kann ich einfach nicht nachvollziehen. Diese Argumente stehen in keinem Verhältnis zu der durch die Zeitumstellung verursachten Gesundheitsbeeinträchtigung vieler Bürgerinnen und Bürger. Zweitens Es mag in den Augen einiger Kollegen wichtigere Probleme auf dieser Welt geben als das willkürliche Drehen an den Uhren. Wer aber psychisch und gesundheitlich so richtig unter der Zeitumstellung leitet, der wird das anders sehen. Und das sind die Bürger, die mit Schlafstörungen und Krankheiten zu kämpfen haben, die Landwirte in der Tierproduktion, die Unternehmer, auf die hohe Umstellungskosten zukommen, oder die Menschen, die wegen Müdigkeit in einen Verkehrsunfall verwickelt werden. All die und noch viel mehr werden es uns danken, wenn wir es schaffen, den Unsinn Zeitumstellung abzuschaffen. Drittens Etwa 400 Millionen Europäern ist es ziemlich egal, ob die Zeitumstellung da ist oder nicht sie leiden nicht darunter. Aber 100 Millionen leiden darunter, und die allerdings zu einem sehr großen Anteil und extrem. Ich kämpfe für die Abschaffung der Zeitumstellung, weil es den 80 der EU Bevölkerung dadurch nicht schlechter, aber den 20 viel besser geht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte stimmen Sie für die Abschaffung dieser unsäglichen Zeitumstellung!